Domnule președinte, stimați colegi, nici nu a cântat de două ori cocoșul după ce a fost publicată Carta albă asupra viitorului Uniunii și iată că Europa cu mai multe viteze s a văzut de trei ori. Am avut mai întâi patru lideri care au furat startul presa i a numit cei mari și care s au grăbit să exemplifice printr o reuniune simbolică faptul că deciziile importante să iau în cerc restrâns. A urmat blocajul dintre Consiliu și Polonia. În fine, a fost decizia înființării Parchetului european lăsând în afară țările care au rezerve față de acest proiect.

Cei numiți mari transformă Uniunea într o afacere personală și pe urmă îi arată cu degetul pe eurosceptici. În acest moment, observ că Grupul Europa Națiunilor și Libertății este singurul care a privit și privește cu seriozitate proiectul unei Europe, a unor națiuni egale în drepturi, care cooperează în termeni de respect reciproc pentru prosperitate și pace. Este clar că, de vineri, stelele de pe drapelul Uniunii nu mai sunt așezate în cerc.